So ist das in den bevölkerungsdichten Regionen natürlich immer sehr schwierig.

de facto führt ein One Stop Shop eben doch zu einer Art Vorrang für den Güterverkehr, und selbst bei einer Neufestlegung von Trassen wird eine solche Zentralstelle auch den Personenverkehr entsprechend beeinflussen, und auch hier werden wir eine Art Vorrang feststellen können,